un fait, Daech vise systématiquement les chrétiens et on a utilisé à bon droit le terme de génocide parce qu'il s'agit justement d'une volonté de détruire les communautés chrétiennes.

Nous devons être intransigeants sur le respect et la mise en œuvre des dispositions du droit international en matière de liberté religieuse, mais, pour ce faire, il faut reconnaître la nature de ce conflit.